Il est nécessaire de renforcer la cohérence des politiques européennes pour assurer la concrétisation du premier objectif du Millénaire pour le développement. La facilité alimentaire d'un milliard d'euros est une première étape nécessaire, et il est essentiel que les mesures de mise en œuvre soient axées sur les petites et moyennes exploitations d'agriculture familiale et vivrière, en particulier celles gérées par des femmes, et sur les populations pauvres, donc celles qui sont le plus touchées par la crise alimentaire. L'agriculture durable doit être un domaine prioritaire. Des mécanismes de financement novateurs, tels une taxe internationale sur les transactions financières, doivent être explorés pour accompagner l'adaptation au changement climatique, tout en étant accessibles aux petits exploitants des pays les plus vulnérables.